Nicht nur eine normale Pizza, sondern eine spicy Pizza muss dabei rauskommen. Drei Punkte seien dazu genannt.

Ich glaube, heutzutage müssen wir auch die Frage der Steuervermeidung, die Frage der Korruption hineinbringen, so dass es letztendlich ein gutes Abkommen ist und nicht nur die Anzahl von Abkommen zählt.

Es kann nicht sein, dass bei der finanziellen Unterstützung Konditionalitäten nicht berücksichtigt werden der Rechnungshof hat ja einen Bericht vorgelegt und auch Arbeitnehmerrechte müssen durchsetzbarsein. Sie haben das in einer Rede im Mai gesagt Enforcement ist der dritte richtige Schritt für mehr Gewürz bei der Handelspolitik.